Wenn es um den Schutz unserer fairen, freien und geheimen Wahlen im digitalen Zeitalter geht, stehen wir als Gesetzgeber noch ganz am Anfang.

Deswegen gilt mein Dank zunächst einmal vor allem der Kommission, die sich dieses Themas ernsthaft annimmt. Aber ich habe ein Problem bei der ganzen Sache Wir brauchen eine Zurückdämmung der Versuche, unsere Wahlen von außen zu beeinflussen.

Das bedeutet, dass EU feindliche Kräfte leicht auf unsere Technologie zurückgreifen können, um auch unter anderem Wahlen zu beeinflussen.